Signora Presidente, onorevoli colleghi, noi abbiamo voluto avviare un dibattito sul tema dell'obbligatorietà dei vaccini perché recentemente, in Italia, è stata introdotta una misura per la somministrazione obbligatoria di sei nuovi vaccini, che si aggiungono ai quattro vaccini già obbligatori, per un totale attualmente di dieci vaccinazioni obbligatorie. dimostrano che questo è avvenuto pur non trovandosi di fronte a una reale emergenza epidemica che avrebbe potuto giustificare una misura così coercitiva. Il ministero della Salute italiano ha giustificato questo provvedimento basandosi sui dati di incidenza del morbillo dei primi mesi dell'anno in Italia

Tuttavia molti genitori sono preoccupati per questa decisione drastica del ministero della Salute italiano perché non hanno capito come mai, se c'era un'emergenza per il morbillo, non si è adottata una misura specifica per contrastare il solo morbillo. Non hanno capito per quale motivo l'obbligatorietà è stata estesa a dieci vaccinazioni obbligatorie e, purtroppo, ad aggravare le paure dei genitori è stata la circostanza che un tema così delicato, che riguarda la salute dei nostri bambini, è stato portato al centro del dibattito politico e trattato come da due opposte tifoserie, con evidenti strumentalizzazioni che noi troviamo molto pericolose. Per questo abbiamo voluto parlarne qui al Parlamento europeo, fuori dal contesto nazionale e fuori dal momento di maggiore attenzione mediatica, in modo da poterne discutere serenamente proprio nell'interesse di quei genitori preoccupati.

Tuttavia quegli stessi cittadini, e noi con loro, vogliono prima di ogni altra cosa che i farmaci, specialmente se somministrati a persone sane e per di più bambini, siano efficaci e sicuri. I cittadini vogliono sapere quali rischi reali corrono i loro figli quando accettano di vaccinarli e il ruolo delle istituzioni dovrebbe essere quello di fornire queste informazioni in modo chiaro e trasparente.

Sappiamo che questo non è sempre vero e ciò non aiuta quel rapporto di fiducia verso le istituzioni che è la base per il raggiungimento degli obiettivi dei piani di vaccinazione nazionale. Perché, per quei vaccini di cui sono state testate l'efficacia e la sicurezza, si pone poi il problema di quale strategia adottare per raggiungere maggiori coperture vaccinali e, se ci guardiamo intorno, notiamo che la maggior parte degli Stati membri, tra l'altro quelli con maggiore sviluppo sia economico sia sociale, hanno adottato un approccio basato sul convincimento e sull'accompagnamento delle famiglie alla vaccinazione, e non un approccio basato sull'obbligatorietà. Per questo chiediamo alla Commissione dalle informazioni in vostro possesso si può affermare che un approccio coercitivo, basato sull'obbligatorietà vaccinale, sia più efficace di un approccio basato sulla raccomandazione attiva e sull'accompagnamento consapevole delle famiglie alla vaccinazione? Seconda domanda il fatto che l'obbligo di effettuare un totale di dieci vaccini a bambini da zero a tre anni non abbia precedenti può essere considerato una ragione valida per invocare il principio di precauzione? E per finire nell'ambito della priorità del rafforzamento industriale, contenuta nella lettera di intenti del Presidente Juncker, Juncker stesso ha indicato un piano d'azione congiunto sulle politiche nazionali di vaccinazione. Ci chiediamo in che modo le politiche di vaccinazione siano un mezzo per rafforzare il mercato interno e l'industria, perché invece noi crediamo che la salute dovrebbe essere completamente al di fuori delle logiche di mercato.